Ambiciózní návrh Parlamentu na další zkrácení doby pro posouzení žádostí není členskými státy plně vyslyšen. Avšak šedesát dnů je uspokojivý výsledek a můžeme doufat, že tato lhůta nebude vždy využívána do posledního dne. Kdyby byla překročena, je tu pojistka v podobě tichého souhlasu. Spolu s jednotnou žádostí o provádění klinického hodnocení pro všechny participující státy se zjednoduší celý proces a do Evropy se tak má šanci vrátit medicínský výzkum. Veřejnost jistě ocení úsilí, jaké jsme v legislativě věnovali transparentnosti celého procesu, a naučí se pracovat s poskytnutými informacemi. Stejně tak toto přímo použitelné nařízení dopřeje farmaceutickým společnostem žádanou právní jistotu a předvídatelnost rozhodování státních orgánů.